Niemand ist im Moment in der Lage, zu verstehen weder Herr Kamall noch Sie was das für eine politische Schweinerei ist, die Sozialdemokraten in Europa in die Nähe der Faschisten zu rücken.

Es geht nicht um meine persönliche, unsere persönliche Befindlichkeit.

Sie demaskieren ihre Unfähigkeit, politische Prozesse geschichtlich und aktuell zu begreifen. Jetzt weiß ich genau, wes Geistes Kind sie sind. Und, Herr Präsident, Sie sollten sich bitte nicht damit identifizieren, denn Sie tun der Farbe, zu der Sie gehören, keine Ehre an.